alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá áttunda janúar tvö þúsund og tíu eða síðar ef nauðsyn krefur til tuttugasta og níunda janúar tvö þúsund og tíu tillagan skýrir sig sjálf